En mai dernier, il a fallu une décision en appel, prise in extremis par la Cour constitutionnelle espagnole à une seule voix de majorité, pour autoriser la présence des listes politiques du Mouvement indépendantiste basque Bildu aux élections provinciales.

Vouloir les interdire était donc vouloir attenter à l'expression démocratique du peuple basque, ce qui, au cœur même de l'Union européenne, est tout à fait inacceptable et même inconcevable. Puis, en juillet dernier, j'ai personnellement assisté à une audience du procès de M.

En vérité, ils étaient poursuivis pour délit d'opinion le tribunal vient de leur infliger dix ans de prison, une peine maximale, totalement disproportionnée, volontairement excessive, peine qui a choqué la totalité des forces démocratiques du Pays basque, et également Madrid. Il importe que le Parlement européen fasse entendre sa réprobation de la politique de l'État espagnol au Pays basque, au moment même où les évolutions politiques sont celles d'un processus de paix pouvant déboucher, comme en Irlande du Nord, sur une solution politique durable, profitable au peuple basque, profitable aux citoyens espagnols eux mêmes et profitable à tous les citoyens de l'Union européenne.